Ha eddig azt is gondoltam volna, hogy van még értelme a jobboldali, illetőleg a baloldali jelzőknek, ez a másfél év az Európai Unióban meggyőzött arról, hogy már nincs ilyesminek értelme. Önök ott a baloldalon folyamatosan a nagytőke és a bankok érdekeit képviselik, abszolút nem törődnek azzal, hogy az emberek mit akarnak.

Önök a legnagyobb elnyomói a dolgozó embereknek. Ez az egyik dolog.